herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um endurskoðendur frá efnahags og skattanefnd sem hægt er að finna á þingskjali þúsund fjörutíu og níu á því þingskjali kemur fram hvaða gesti nefndin fékk til sín og hvaða umsagnir bárust og einnig er lýsing á frumvarpinu nokkuð var rætt á fundum nefndarinnar um lagalega þýðingu alþjóðlegra endurskoðunarstaðla sem vísað er til í níundu grein frumvarpsins og hvernig rétt sé að standa að innleiðingu þeirra er því frekar lýst í þessu nefndaráliti þá ræddi nefndin um inntak og eðli siðareglna einkum í ljósi skyldu endurskoðenda til að eiga aðild að félagi löggiltra

loks ræddi nefndin skilgreiningu frumvarpsins á hugtakinu eining tengd almannahagsmunum en í frumvarpi sem fjármálaráðherra leggur fram samhliða og varðar breytingu á lögum um ársreikninga er kveðið á um að við slíka einingu skuli starfa endurskoðunarnefnd sem skipuð sé þremur mönnum hið minnsta samtök fjármálafyrirtækja lögðu áherslu á að smáir og meðalstórir sparisjóðir og fjármálafyrirtæki yrðu undanþegin skyldu til að koma á fót endurskoðunarnefnd þá töldu landssamtök lífeyrissjóða að með því að fella lífeyrissjóði undir hugtakið væri að ástæðulausu verið að ganga lengra en gert er ráð fyrir í tilskipuninni sem liggur frumvarpinu til grundvallar vísa samtökin til þess að íslensku lífeyrissjóðirnir búi nú þegar við margfalt eftirlitskerfi fulltrúar fjármálaráðuneytisins tóku ekki undir framangreindar röksemdir og fulltrúi félags löggiltra endurskoðenda taldi að ekki væri ástæða til að ætla að umræddur áskilnaður hefði mikinn kostnaðarauka í för með sér fram kom að mikilvægi endurskoðunarnefnda fælist einna helst í aðkomu að vali á endurskoðanda fyrir eininguna og eftirliti með því að sami endurskoðandinn starfaði ekki samfellt lengur en sjö ár við endurskoðun einingar tengdrar almannahagsmunum nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali númer eitt þúsund fimmtíu bjarni benediktsson ragnheiður e árnadóttir og ögmundur jónasson háttvirtir þingmenn gera fyrirvara við álitið fyrirvari háttvirts þingmanns bjarna og ragnheiðar varðar málsmeðferð við innleiðingu ákvarðana sameiginlegu e e s nefndarinnar háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson gerir einnig fyrirvara er lýtur að félagaskyldu háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson og paul nikolov voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson með fyrirvara bjarni benediktsson með fyrirvara magnús stefánsson ragnheiður e árnadóttir með fyrirvara og lúðvík bergvinsson